Señor Presidente, intervengo porque he sido, en esta segunda ocasión, ponente de opinión de la Comisión de la Mujer.

Ellas sufren una discriminación múltiple —las mujeres y las niñas— a menudo tienen que afrontar muchísimos obstáculos para poder ejercer sus derechos

Si comparamos las tasas de empleo de las mujeres sin discapacidad y de las mujeres con discapacidad también hay un abismo también en su acceso a la educación, para la que reclamamos en estas observaciones finales una educación inclusiva, una educación para todos. En este caso, las observaciones finales de la comisión son muy claras piden que la perspectiva de género se contemple en todas las áreas en las que trabaja la Unión y, especialmente, en la estrategia sobre la discapacidad y la estrategia sobre la igualdad de género. Ellas también tienen derecho a disfrutar de su sexualidad como todos los seres humanos y como todas las personas sin discapacidad y, por eso, se denuncia y se pide que se prohíba el aborto coercitivo y la esterilización obligatoria de estas mujeres